Podporila som predložené uznesenie, v ktorom Parlament žiada o rýchlejšie vyrovnanie platových rozdielov medzi ženami a mužmi, pretože som presvedčená, že za rovnakú prácu patrí ľuďom rovnaká odmena. Toto uznesenie však predchádzala otázka, ktorú zaslal predseda výboru pre práva žien a rodovú rovnosť Komisii. V nej tvrdí, že odstránenie platovej nerovnosti je nástrojom na riešenie demografickej krízy.

Ak chceme prekonať demografickú krízu, musíme hľadať také nástroje, ktoré prispejú k oceneniu práce matky.